Kao da će ovaj mali planet živjeti samo od toga što ga mi štitimo na području našeg kontinenta. Naša trgovina, naše tvrtke koje tako užurbano žele svoj razvoj i doći do kapitala na nekorektan način, bez poštene trgovine, neće pomoći ovom planetu. Zato sam ja i za sljedivost i certificiranje i za mnogo toga što je u ovom izvješću vrlo dobro izneseno.